principios básicos de la democracia y recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pido, así pues, la rectificación del Gobierno del señor Rajoy ante el atropello de ilegalizar a FACUA, y hago un llamamiento a la Comisión para que garantice la protección de los derechos de los consumidores españoles y actúe contra la reducción de los derechos y de las funciones de las asociaciones de consumidores que pretende imponer el actual Gobierno de España.